tekið er fyrir annað dagskrármálið störf og stefna ríkisstjórnarinnar munnleg skýrsla forsætisráðherra

forsætisráðherra hefur fimmtán mínútur til framsögu en aðrir flokkar hafa tíu mínútur fyrir talsmenn í fyrstu umferð allir flokkar hafa fimm mínútur í öðru og þriðju umferð forsætisráðherra hefur fimm mínútur í lok umræðunnar þingmaður utan flokka hefur fimm mínútur við lok fyrstu umferðar

vinstri hreyfingin grænt framboð framsóknarflokkur og hreyfingin